Jak mówią w słynnym filmie I mamy oczywiście jako Unia Europejska dylematy i problemy z państwami, w których wydarzają się rzeczy, które powinniśmy krytykować, które krytykujemy, które zaprzeczają pewnym naszym wartościom, zasadom, które obowiązują u nas, w świecie zachodnim, w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. I to oczywiście dotyczy też dzisiaj Kazachstanu. Kraju, z którym z jednej strony chcemy współpracować, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej chce współpracować, kupować surowce. Kazachstan deklaruje otwartość na współpracę z państwami Unii Europejskiej i ze światem zachodnim, deklaruje ustami prezydenta który ma tam wielką władzę zmiany polityczne. Z drugiej strony widzimy, że nie idzie to tak szybko, jak byśmy chcieli, idzie to opornie i są przykłady, sytuacje, które określamy dosyć jasno jako łamanie praw człowieka. I myślę, że dzisiaj w takiej sytuacji powinniśmy powiedzieć prezydentowi Kazachstanu i władzom Kazachstanu jesteśmy nadal otwarci na współpracę, ale jednocześnie będziemy bardzo skrupulatnie monitorować te przypadki, które określa się jako łamanie praw człowieka, i musimy prezydentowi Kazachstanu powiedzieć nie ma zgody na prześladowanie opozycji, nie ma zgody z naszej strony na represjonowanie dziennikarzy i zamykanie ust wolnym mediom.